Csak két megjegyzést tennék, és reagálnék az elhangzott igen értékes vitára. Ez a vita, amit itt végighallgattunk, kiválóan bemutatta, hogy melyek voltak azok a nehéz pontok, amelyekkel raportőr úrnak, illetve nekünk a Tanácsban, biztos úrnak és a szakértőknek meg kellett küzdeniük. Én nem gondolom, hogy ez a létező világok legjobbika a busszal utazó utasok számára, de azt gondolom, és talán ezt a kérdést kell leginkább föltenni magunknak, hogy jobb lesz e a helyzet, amikor életbe lép ez az új jogszabály. És azt gondolom, hogy erre a kérdésre azt az egyértelmű választ adhatjuk, hogy igen, a busszal utazók több jogot élvezhetnek a jövőben, még akkor is, ha ez nem a legtökéletesebb kompromisszum. Egy kompromisszum arról szól, hogy nehéz ügyekben kell egymással dűlőre jutnunk. Ez érzékelhető volt szinte minden megszólalásban, hogy hol van az a határ, amelyben már olyan mértékben garantálnánk a jogokat, amely ellehetetlenítene számunkra fontos gazdasági szereplőket, kis és középvállalkozókat, akiknek pedig igyekszünk odafigyelni a helyzetére, de ugyanakkor igenis többletjogokat akartunk biztosítani ezen utasoknak. Nagyon megértem mindazokat, akik a fogyatékossággal élők szempontjából vizsgálják a kérdést. Én azt hiszem, hogy itt is jelentős lépést tettünk előre. Én egy jól kidolgozott részének érzem a tervezetnek és abban bízom, hogy az ő szempontjukból, igenis különösen az ő szempontjukból, előrelépést hoz az a jogszabály. Emlékeztetném csak a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy a magyar elnökség egy erős Európai Unióban gondolkodik, olyan Európai Unióban, amely a polgárok számára biztosít többletjogokat és mindig a polgárt helyezi ezeknek az erős politikáknak a középpontjába, és meggyőződésem, hogy ez a mostani vita erről a jogszabálytervezetről is azt szolgálja, hogy a polgárok többletjogokat élvezhessenek az Európai Unióban.